În primul rând, doresc să o felicit pe doamna Kratsa pentru redactarea acestui raport. În întreaga Uniune, guvernele statelor membre sunt în plin proces de implementare a unor măsuri dure pentru redresarea economiei naționale. Pe lângă măsurile de austeritate adoptate, consider că avem nevoie de stimularea investițiilor realizate din fonduri europene. În contextul ieșirii din criză, obiectivul doi al politicii de coeziune este deosebit de important pentru creșterea competitivității regiunilor europene și a capacității de ocupare a forței de muncă. Toate regiunile din România fac încă parte din obiectivul unu al politicii regionale, și anume cel de convergență.